Sytuacja w Nepalu paradoksalnie polepsza się i to dzięki decyzjom ostatnim, zwiększeniu władzy nazwijmy to Parlamentu, aczkolwiek Nepal jest na początku bardzo długiej drogi.